2015. Pero también es verdad que, cada vez que se acerca esta fecha de liberalización, aumenta la incertidumbre en el sector por no ver una estrategia clara de salida

Razones, por ejemplo, como la creencia en el mantenimiento de los derechos de plantación del viñedo o el mantenimiento de las cuotas del azúcar al menos hasta 2020 razones como la incertidumbre que existe en el sector sobre los efectos reales del paquete lácteo y sobre si habremos tenido tiempo para hacer una evaluación seria sobre los mismos y razones también como la incertidumbre sobre hacia dónde va la política agrícola común y, especialmente, su presupuesto, es decir, sobre la parte de la renta que no viene de los mercados y que afecta a nuestros productores.